Voiam să o întreb pe doamna Mathieu văd că cunoaște atât de bine situația din România voiam să o întreb de unde a aflat atâtea amănunte despre fraudarea, așa zisa fraudare, presupusa fraudare a voturilor de la referendum și, de asemenea, dacă, așa cum spunea domnul Weber mai devreme, referindu se la niște portrete de familie, dacă domnii de la PDL